Myślę, że tematy, które podejmujemy, nie są abstrakcją na przyszłość, nie są życzeniem polityków, nie są naszym marzeniem, ale są koniecznością działania. Ito sprawia, że sprawozdanie, które miało pokazać tylko ogólne kierunki, jest bardzo konkretną odpowiedzią na to, co się dzieje dzisiaj. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy nasze działanie wsferze prawnej wobec naszych partnerów na Wschodzie zadecyduje o tym, czy im się uda. Nasza zdolność do podpisania umowy stowarzyszeniowej nie tylko zUkrainą, ale także do podpisania tej umowy zGruzją izMołdawią, zadecydują o tym, czy to hasło, sformułowanie Partnerstwo Wschodnie, zapisze się w historii pozytywnie czy negatywnie. Nie pozostało nam już dużo czasu, widzimy, co się dzieje na Krymie, wiemy, że podobne działania od dłuższego czasu podejmowane były przez naszego wielkiego sąsiada także wMołdawii iwGruzji. Wiemy, jak duża może być cena zaniechania. Dlatego mówimy trzeba podpisać umowę teraz, to sprawozdanie do tego nawołuje, ponieważ nasi partnerzy na Wschodzie muszą dostać podstawę prawną do rozwijania współpracy znami, do przyjmowania pomocy finansowej, do podejmowania współpracy finansowej, do walki z korupcją.

My możemy dać im tę wiarygodność. Druga sprawa fundamentalna zbudowanie elity na przyszłość. To powinno być naszym przesłaniem, stąd pomysł uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego, stąd pomysł specjalnego kolegium, które kształciłoby we wspólnym oddziaływaniu profesorów istudentów zdzisiejszych krajów Unii Europejskiej iztej drugiej części Europy, która nie jest w Unii Europejskiej Gruzji, Armenii, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, ludzi, którzy czytaliby te same książki, którzy rozmawialiby nate same tematy iktórzy byliby przyszłością, kiedy Unia Europejska będzie obejmowała już nie tylko pół kontynentu, ale całość.

Nie możemy tego zrobić dzisiaj, ale możemy się do tego dobrze przygotować.

Dzisiaj nasi partnerzy na Wschodzie znajdują się wkleszczach zobowiązań i porozumień sprzed lat.

Myślę, że rozstajemy się wpoczuciu, że trzeba zrobić podczas tej sesji i podczas kolejnych wszystko, co w naszej mocy, żeby tym, którzy stali na Majdanie, którzy czekają wTbilisi, wKiszyniowie iwielu miejscach na Wschodzie, dać nadzieję, że kiedyś będziemy razem w Unii Europejskiej, a teraz musimy odrobić nasze zadanie.